Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Minister!

Weder Frontex Einsatzkräfte noch europäisch finanzierte Ausrüstung waren beteiligt. Der Bericht der griechischen Küstenwache widerspricht diametral dem Bericht der Flüchtlinge. Der Bericht der Küstenwache ist entgegen öffentlicher Meldungen keine Schlussfolgerung von Frontex, sondern die Darstellung der griechischen Behörden.

Ich begrüße deshalb die Ermittlungen der griechischen Staatsanwaltschaft, da somit der Anstoß zu vollumfänglichen Aufklärungen gegeben ist. Solange nationale Küsteneinheiten in Problemgebieten Einsätze im Alleingang bestreiten, ohne Beteiligung von Frontex, wird es immer wieder zu unklaren Situationen wie dieser kommen. Deshalb sollten möglichst viele, wenn nicht alle Einsätze in Zusammenarbeit stattfinden. Frontex ist die neutrale Institution, die allen Beteiligten dient. Wir wollen Flüchtlinge retten, nationale Behörden unterstützen und europäische Vorgaben umsetzen, wo dies notwendig ist.

Auch diese haben ein Recht auf faire Behandlung, und im Besonderen sind ungerechtfertigte Angriffe auf Frontex Beamte ebenfalls inakzeptabel. Der Blick muss auch auf die menschenfeindlichen Praktiken der Schleuser gelenkt werden, die unklare Rolle der türkischen Behörden muss beleuchtet und der Fluchtweg der Schleuser über das gesamte Gebiet der Türkei ins Visier genommen werden.